Securitatea energetică a Uniunii Europene depinde de diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare cu energie.

fi important ca Uniunea Europeană să investească în noi depozite de gaz, în îmbunătățirea interconexiunilor dintre statele membre și în echiparea acestora cu fluxuri inversate, dar și în instalații de producție de gaz din surse de energie regenerabile. Aș dori să subliniez faptul că Tratatul de la Lisabona a creat un nou cadru pentru solidaritatea dintre statele membre în caz de criză energetică și vreau să salut munca depusă de domnul raportor Vidal Quadras, întrucât într adevăr acest regulament este un pas înainte pentru creșterea securității energetice a Uniunii Europene.